Der EU Haushaltsplan ist eines der wichtigsten Instrumente sichtbarer Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten und den Generationen gerade in diesen Krisenzeiten. Ich begrüße es sehr, dass in den Leitlinien die besondere Bedeutung von KMU in der EU hervorgehoben wird. Sie haben zwischen 2002 und 2010 rund fünfundachtzig Prozent aller neuen Arbeitsplätze in der EU geschaffen, sind das Rückgrat künftigen Wirtschaftswachstums und müssen daher stärker als bisher unterstützt werden. Das gravierende Problem der hohen Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist im Bericht mit in den Vordergrund gestellt worden. Hier müssen wir schnell und entschlossen die notwendigen Schritte tun.

Sie ist gebildet, technisch fortschrittlich und mobil und deshalb das wichtigste Kapital für Wachstum und Beschäftigung. Bei allen Strukturfonds die noch einzusetzenden Haushaltsmittel umzulenken, um mit zweiundachtzig Milliarden Euro die KMU zu unterstützen und die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.